Nechápu, jak může pan Farage tvrdit, že Spojené království bude silnější, že to pro něj bude výhodné. Ano, možná vůči malým evropským zemím, ale určitě nebude ve výhodnějším postavení vůči Spojeným státům, Číně či Rusku.

A já jsem si jistá, že občané, když rozhodovali v referendu, tak nerozhodovali pro tento chaos, pro neřízený odchod, který znamená obrovskou nejistotu. A odejde li Británie skutečně bez dohody, pak stejně bude muset jednat o nové dohodě, aby naplnila podmínky, které jsou zásadní, tzn.